frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og þrettán um er að ræða fjórða fjárlagafrumvarp sem lagt er fram í tíð ríkisstjórnar jóhönnu sigurðardóttur og það síðasta á þessu kjörtímabili fyrri frumvörp hafa af þekktum ástæðum verið umfangsmeiri með tilliti til aðgerða bæði á tekjuhlið og útgjaldahlið nú horfir svo við að aðgerðir þær sem farið var í á fyrri hluta kjörtímabilsins á fyrstu misserum eftir hrun ásamt aðhaldssömum ríkisrekstri hafa skilað sér í stöðugt betri afkomu ríkissjóðs þáttaskil eru að verða í þróun ríkisfjármála á íslandi um þessar mundir allar horfur eru á að jákvæður frumjöfnuður náist í ríkisrekstrinum á yfirstandandi fjárlagaári í fyrsta skipti frá hruni íslenska bankakerfisins þar við bætist að áætlað er að skuldir ríkissjóðs sem hlutfall af vergri landsframleiðslu hafi náð hámarki um síðustu áramót og muni fara lækkandi næstu árin langtímahagsmunir í

og eru jafnframt hryggjarstykkið í þessu fjárlagafrumvarpi í frumvarpinu felst sú mikilvæga ráðstöfun að auðlindir þjóðarinnar eru nýttar til þess að styrkja innviði samfélagsins verkefnið fram undan er að tryggja áfram framgang ríkisfjármálaáætlunar svo heildarjöfnuður náist á fjárlagaárinu tvö þúsund og fjórtán og að góður afgangur verði á næstu árum fjárlagafrumvarpið fyrir árið tvö þúsund og þrettán er samið með áætlunina í huga enda mun sá áfangi að stöðva skuldasöfnun vegna hallareksturs ríkissjóðs skjóta styrkari stoðum undir velferðarkerfið við vinnum eftir áætlun í ríkisfjármálum og með staðfestu og öguðum vinnubrögðum náum við þeim árangri sem að var stefnt ein af stóru tíðindunum í fjárlagafrumvarpinu eru að nú er í augsýn að heildarjöfnuður náist á ríkissjóði gert er ráð fyrir því að heildarjöfnuður ríkissjóðs verði neikvæður sem nemur einungis núll komma eitt prósent af af ef óreglulegir liðir eru meðtaldir en að þeim frátöldum verði hann lítils háttar jákvæður ríkir almannahagsmunir felast í því að ríkissjóður nái heildarjöfnuði með því tekst að stöðva skuldasöfnunina og skapa grundvöll fyrir því að jákvæður heildarjöfnuður nýtist til niðurgreiðslu skulda á eftir velferðarmálum er vaxtakostnaður nú næststærsti útgjaldaliður ríkissjóðs lækkun á þeim útgjaldalið kemur öllum til góða í kjölfar bankahrunsins var nauðsynlegt að bregðast við þeirri alvarlegu stöðu sem íslendingar stóðu frammi fyrir á sama tíma var unnið að því markmiði að standa vörð um grunnstoðir íslensks velferðarkerfis því hefur skattkerfinu verið breytt þannig að fólk sem hefur meira milli handanna greiðir hlutfallslega meira í sameiginlega sjóði en þeir sem hafa lægri tekjur samanburður á milli landa með aðstoð gini stuðulsins sýnir okkur að jöfnuður á íslandi hefur aukist frá hruni á meðan ójöfnuður eykst í sumum samanburðarlandanna ójöfnuður hafði aukist hér mikið á árunum fyrir hrun en nú snýst þróunin við og aukinn jöfnuður í samfélaginu er staðreynd enda ríkisstjórn jafnaðarmanna við stjórnvölinn hér á landi rannsóknaraðilar hafa bent á að nú sé sérstaklega brýnt að huga að barnafjölskyldum í greiðsluvanda því er að finna í þessu frumvarpi þá fyrirætlan ríkisstjórnarinnar að grípa til sérstakra ráðstafana sem gagnast þessum hópi barnabætur verða hækkaðar verulega en barnabótakerfið er skilvirkt tæki til lífskjarajöfnunar styrking þess mun bæta velferð barna hér á landi annað sem koma mun barnafjölskyldum til góða eru auknar greiðslur í fæðingarorlofi eftir bankahrunið varð að draga úr halla ríkissjóðs og aðgerðir í þá veru fólust meðal annars í sparnaði í útgjöldum fæðingarorlofssjóðs í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar er nú unnið að áætlun um að byggja aftur upp fæðingarorlofskerfið og til lengri tíma að lengja orlofið í tólf mánuði efling vaxtabótakerfisins mun einnig koma barnafjölskyldum sem sumar hverjar hafa glímt við greiðsluvanda til góða öll þessi atriði eru sett á oddinn í fjárlagafrumvarpinu einnig stendur til að leggja fram frumvarp til laga um lífeyristryggingar almannatrygginga fyrir afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins ætlunin er að kerfið verði einfaldað með fækkun bótaflokka einfaldari reglum um útreikninga bóta og auknu jafnræði og aðgengi virðulegi forseti vegna þess árangurs sem náðst hefur með breytingum á skattkerfinu og aðhaldssamri ríkisfjármálaáætlun síðustu ára hefur nú myndast svigrúm til aukinnar fjárfestingar hins

markmið hennar er að styðja við hagvöxt og fjölbreytni í atvinnulífi og er liður í nýrri sókn fram á veginn eftir efnahagsáfallið endurfjármagna bankakerfið og að í ríkissjóð renni tekjur af umframhagnaði í sjávarútvegi samkvæmt nýjum lögum um veiðigjöld eins og ég mun víkja að hér á eftir samtals er í fjárlagafrumvarpinu tvö þúsund og þrettán gert ráð fyrir að fjóra komma tvo milljarða króna af tekjum af veiðigjaldi verði ráðstafað til nýrra verkefna í fjárfestingaráætluninni það er samgöngumála byggðamála og rannsóknar og tækniþróunarmála fjárfestingaráætlunin gerir einnig ráð fyrir að arðgreiðslur og hluti söluandvirðis á eignarhlutum ríkisins í fjármálastofnunum renni til tiltekinna annarra fjárfestingarverkefna svo sem fangelsisbyggingar hönnunar og byggingar nýrrar vestmannaeyjaferju uppbyggingar innviða á ferðamannastöðum og friðlýstum svæðum skapandi greinar og græna hagkerfið svo eitthvað sé nefnt eftir sem áður byggist fjárfestingaráætlunin á því að ríkisfjármálaáætlunin verði í forgangi og að markmiði um jöfnuð í ríkisfjármálum árið tvö þúsund og fjórtán verði ekki raskað þessir tilteknu fjárfestingarkostir eru því ekki innifaldir í fjárlagafrumvarpinu vegna þess að enn er óljóst hversu miklar tekjur munu renna til ríkisins vegna arðgreiðslna eða sölu eignarhluta á næstu árum gert er ráð fyrir að fyrir aðra umræðu fjárlaga hafi forsendur fyrir þeirri tekjuöflun skýrst og þá um leið hversu mörg verkefni sem tilheyra þessum hluta fjárfestingaráætlunarinnar geta samrýmst ríkisfjármálaáætluninni og orðið að veruleika á árinu tvö þúsund og þrettán einnig er unnið að áætlun um byggingu nýs landspítala sú áætlun verður fullbúin fyrir afgreiðslu frumvarpsins alþingi samþykkti í júní á þessu ári frumvarp til laga um heimild til fjármálaráðherra til að undirrita lánasamning við vaðlaheiðargöng h f um lán til gangaframkvæmda fyrir allt að átta komma sjö milljarða króna hófust framkvæmdir við undirbúning í ágúst síðastliðnum en áætlað er þeim verði lokið að fjórum árum liðnum sjálf framkvæmdin og rekstur ganganna verður hins vegar á hendi félags sem mun innheimta veggjöld til að standa straum af endurgreiðslum lána og rekstrarkostnaði þar með kemst til framkvæmda með atbeina ríkisins fyrsta stóra fjárfestingarverkefnið eftir efnahagsáfallið haustið tvö þúsund og átta á síðasta þingi samþykkti alþingi ný lög um veiðigjald og í þessu frumvarpi er í fyrsta sinn gert ráð fyrir umtalsverðum beinum tekjum ríkisins af auðlindum þjóðarinnar reiknað er með að tekjuaukning ríkissjóðs umfram það sem gengið var út frá í fyrri ríkisfjármálaáætlun síðastliðið haust verði sex komma tvo milljarða króna á fiskveiðiárinu og út árið tvö þúsund og þrettán vegna þessara breytinga tekjuaukning ríkissjóðs af gjöldum sem lögð eru á þá sem nýta auðlindir landsins kemur til með að skila sér strax á næsta ári og verður meðal annars nýtt til þeirra velferðarmála sem ég nefndi fyrr í ræðu minni í frumvarpinu er að finna áform um að auka tekjur hins opinbera af erlendum ferðamönnum verður það gert með þeim hætti að virðisaukaskattur á hótel og gistiþjónustu verður hækkaður úr lægra þrepi kerfisins í það hærra það er úr sjö prósent í tuttugu og fimm og hálft prósent

ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu var fimm komma níu prósent árið tvö þúsund og níu til samanburðar var þá áætlað að vægi fiskveiða í af væri fimm komma átta prósent vægi fiskvinnslu fjóra komma þrjú prósent og vægi landbúnaðar eins komma tvö prósent hún er því orðin fyrirferðarmikil í hagkerfinu og búin að slíta barnsskónum vöxtur hennar mældur í fjölda erlendra ferðamanna sem heimsækja landið er mjög mikill hann er sjö komma sjö prósent árlega ef litið er til lengri tíma en yfir fimmtán prósent á síðustu tveimur árum virðisaukaskattur á hótel og gistiþjónustu var lækkaður eins og þekkt er úr fjórtán prósent í sjö prósent stuttu fyrir kosningar árið tvö þúsund og sjö hagfræðistofnun háskóla íslands hefur bent á að nú kunni að vera heppilegur tími til að hækka hann aftur því er ég sammála ferðaþjónustan ætti að halda áfram að vaxa á réttum forsendum umræður og skipti á upplýsingum hafa átt sér stað á milli fjármála og efnahagsráðuneytisins og hagsmunaaðila hvað þetta varðar í þeim umræðum hafa meðal annars komið fram sterk rök fyrir því að aðlögunartími breytingarinnar sé of stuttur yfir þau mál verði farið gaumgæfilega starfshópur hefur verið settur á laggirnar sem fjalla á um forsendur og áhrif þess að afnema þá ívilnun sem felst í að gistiþjónusta sé skattlögð í neðra þrepi virðisaukaskatts hópurinn á líka að fjalla um samkeppnisstöðu og jafnræði greina innan ferðaþjónustunnar í skattalegu tilliti þar með talið leyfisveitingar til aðila sem bjóða gistiþjónustu og aðgerðir til að koma í veg fyrir undanskot frá skattgreiðslum og til að styrkja stöðu ferðaþjónustunnar í hópnum eru fulltrúar frá innanríkisráðuneyti atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti og embætti ríkisskattstjóra fjármála og efnahagsráðherra skipar tvo fulltrúa í starfshópinn og er annar formaður samtök ferðaþjónustunnar skipa einnig tvo fulltrúa í starfshópinn tryggingagjald helst óbreytt samkvæmt frumvarpinu atvinnutryggingagjaldið lækkar í samræmi við minna atvinnuleysi en sá hluti tryggingagjaldsins sem samkvæmt lögum rennur til lífeyristrygginga almannatrygginga hækkar í sömu hlutföllum vegna mikils útgjaldavaxtar þess málaflokks á undanförnum árum þrátt fyrir þá hækkun dugar heildarupphæðin aðeins fyrir um fimmtíu og sjö prósent af útgjöldunum fyrir afgreiðslu frumvarpsins munu viðræður fara fram við sveitarfélög stéttarfélög og samtök atvinnulífsins um aðlögun að þeim breytingum sem fylgja því að ekki verður lengur mögulegt

áhrif þeirrar breytingar á atvinnutryggingagjaldið vegna færri bótaþega bíður því útfærslu samtök atvinnulífsins hafa komið á framfæri athugasemdum sínum við breytingar á tryggingagjaldi og mun fjármálaráðuneytið fara yfir þær samhliða þeim viðræðum sem minnst er á að framan tekjuskattur fyrirtækja verður áfram tuttugu prósent sem er einn sá lægsti á meðal ríkja o e c d lagðar eru til breytingar á vörugjöldum sem tengjast manneldissjónarmiðum þá er fyrsta áfanga náð af tveimur er lúta að því að vörugjöld á bílaleigubíla eru samræmd við vörugjöld sem aðrir kaupendur ökutækja greiða fjársýsluskattur sem lagður er á laun þóknanir og hlunnindi

prósentustiga lækkun frá yfirstandandi ári en þetta hlutfall var til samanburðar þrjátíu og eins og hálft prósent á árinu tvö þúsund og sex frumtekjur eru áætlaðar fimm hundruð fjörutíu og fimm komma fjórir milljarðar króna á árinu tvö þúsund og þrettán og aukast um þrjátíu og fimm komma tvo milljarða króna frá áætlun tvö þúsund og tólf heildartekjur ríkissjóðs

frú forseti í þeirri aðferð sem stjórnvöld hafa fylgt við að útfæra aðgerðir til aðlögunar á útgjaldahliðinni hefur velferðarþjónustu verið hlíft eins og hægt er einnig menntamálum og löggæslu en meiri hagræðingu náð í almennri stjórnsýslu og rekstri ríkisins við undirbúning frumvarpsins voru sett veltutengd aðhaldsmarkmið á ráðuneytin sem nema einn komma sjötíu og fimm prósent af veltu almennrar stjórnsýslu eftirlits og þjónustu eins komma tvö prósent af veltu bótakerfa og sjúkratrygginga í heild eitt prósent af veltu háskóla og framhaldsskóla en einungis hálft prósent af veltu löggæslustofnana einnig var tekin ákvörðun um að gera enga hagræðingarkröfu í frumvarpinu í

ríkisstarfseminnar alls er áætlað að veltutengd aðhaldsmarkmið skili fjögurra milljarða króna lækkun útgjalda á árinu tvö þúsund og þrettán til viðbótar er áætlað að sértækar aðhaldsaðgerðir muni lækka útgjöld um tvö komma sjö milljarða króna og samanlagt muni aðhaldsaðgerðir frumvarpsins skila sex komma sjö milljarða króna sparnaði á árinu tvö þúsund og þrettán sem hlutfall af af eru heildarútgjöld komin nálægt því sem þau voru á árunum fyrir hrun frumgjöld eru áætluð fjögur hundruð áttatíu og fimm milljarðar króna í frumvarpinu og hækka um sex komma sex milljarða frá áætlun tvö þúsund og tólf heildarútgjöld ríkissjóðs eru áætluð fimm hundruð sjötíu og þrjú komma einn milljarður króna og aukast um þrettán komma sjö milljarða frá áætlun tvö þúsund og tólf gerð er grein fyrir áhættuþáttum í frumvarpinu sem gætu íþyngt ríkissjóði staða íbúðalánasjóðs áhyggjuefni mat á stöðu sjóðsins stendur nú yfir mögulegt er að ríkissjóður leggi honum til aukið framlag til styrkingar á eiginfjárgrunni hans slíkt framlag myndar eign á móti í reikningum ríkissjóðs og hefur því ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs á rekstrargrunni þó kostnaðurinn dreifist vitanlega á mörg ár óvissa ríkir um lyktir málaferla vegna icesave málsins fyrir efta dómstóli ókleift er að áætla kostnað sem kynni að falla á ríkissjóð vegna þess efnahagsforsendur frumvarpsins eru miðaðar við hagspá hagstofunnar sem birt var opinberlega í byrjun júlí síðast liðnum þar er miðað við að hagvöxtur verði tvö komma sjö prósent og haldist jafn út spátímann verðlag hækki um þrjú komma níu prósent en verðbólgan nái viðmiðum seðlabankans á árinu tvö þúsund og fimmtán atvinnuleysi verði fimm komma þrjú prósent og lækki jafnt og þétt og verði fjögur prósent árið tvö þúsund og sextán viðskiptajöfnuður verði neikvæður um tvö komma eitt prósent af vergri landsframleiðslu og kaupmáttur launa aukist um einn komma sjö prósent og hann aukist á hverju ári út spátímann von er á nýrri hagspá hagstofunnar í nóvember og þá verða forsendurnar uppfærðar og tekjuáætlun endurmetin ýmislegt bendir til að nóvemberspáin verði bjartsýnni en hagspáin frá því í sumar og að það geri okkur mögulegt að bæta inn brýnum verkefnum sem ekki rötuðu í frumvarpið enda muni þrátt fyrir það aðgerðir í ríkisfjármálum snúast um að ríkissjóður skili afgangi árið tvö þúsund og fjórtán frú forseti í apríl tvö þúsund og ellefu samþykkti ríkisstjórn þriggja ára áætlun um innleiðingu kynjaðrar hagstjórnar á því tímabili vinnur hvert og eitt ráðuneyti með megin málaflokk með þessum hætti er verið að greina kynjaáhrif af rúmlega hundrað fimmtíu milljarða króna veltu fjárlaganna nauðsynlegt er að greina hvaða áhrif ákvarðanir sem teknar eru með fjárlögum hafa á kjör karla annars vegar og kvenna hins vegar sú vinna er þó til lítils ef henni fylgja ekki viðmið mat og viðbrögð við niðurstöðunum hugmyndir og ferlar sem fylgja kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð þarf að festa í sessi í stjórnsýslunni allri það ætti að leiða til þess að ákvarðanir verði teknar á grundvelli kyngreindra gagna innleiðingin getur verið tæknileg í fyrstu til dæmis með bættum merkingum í mannauðskerfi stofnana til að auðvelda greiningu eftir kynjum mikilvægt er að leggja áherslu á að auðvelda innleiðinguna og úrvinnslu grunngagna þar látum við tæknina vinna með okkur við getum sagt að allar krónur sem lagðar eru til samfélagsins séu kynjakrónur það á við hvort heldur krónurnar eru nýttar í að efla velferðarþjónustu byggja upp innviði samfélagsins eða í fjárfestingar við þurfum að læra að líta þannig á málin og skilja hvað það hefur í för með sér kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð á að leiða til eftirsóknarverðra breytinga ef rétt er á haldið munu breytingarnar leiða af sér aukið jafnrétti

fyrsta áfanga af þremur í þessu ferli er lokið og niðurstöður þeirra eru kynntar í fjárlagafrumvarpinu lokaskýrslur verða tilbúnar árið tvö þúsund og fjórtán virðulegi forseti í lok júlí síðastliðnum

jafngildi um áttatíu og sex prósent af af á sama tíma námu hreinar skuldir um átta hundruð og níu milljarða króna sem jafngildi um fjörutíu og sex prósent af af hreinar skuldir eru skilgreindar sem heildarskuldir að frádregnum veittum lánum skammtímakröfum og handbæru fé ríkissjóðs áætlað er að skuldir hins opinbera það er skuldir bæði ríkis og sveitarfélaga hafi numið sextán hundruð og sextán milljarða króna í lok árs tvö þúsund og ellefu eða sem nemur níutíu og níu prósent af af er það talið hátt hlutfall í alþjóðlegum samanburði hafa ber þó í huga að ef litið er á hreinar skuldir stendur hið opinbera betur að vígi í alþjóðlegum samanburði í alþjóðlegum samanburði á skuldahlutföllum er yfirleitt ekki tekið tillit til lífeyrisskuldbindinga slíkur samanburður væri íslandi hagstæður í flestum tilvikum þar sem fá lönd búa yfir jafn sterku lífeyriskerfi og ísland þá er aldurssamsetning þjóðarinnar einnig styrkur í slíkum samanburði þar sem íslendingar eru að jafnaði mun yngri en evrópubúar samhliða áætlun um niðurgreiðslu skulda þarf að útfæra áætlun um hvernig mæta skuli skuldbindingum vegna lífeyrissjóða ríkisstarfsmanna þannig stefna b deildir l s r að óbreyttu í þrot árið tvö þúsund tuttugu og sex og þyrftu þá um nítján milljarða króna árlegt framlag til að standa við skuldbindingar sínar

almennt er talið óskynsamlegt að skuldir hins opinbera fari mikið yfir sextíu prósent af vergri landsframleiðslu því verður það áfram forgangsmál að vinna hratt og örugglega niður skuldir ríkisins eftir að heildarjöfnuði hefur verið náð sem dæmi má nefna að ef afkoma ríkissjóðs gæti skilað fimmtíu milljarða króna afgangi á ári til niðurgreiðslu skulda þá tæki það tíu ár að lækka skuldir um þriðjung þrátt fyrir bjartari tíð mun það því taka fólkið í landinu nokkur ár til viðbótar að greiða fyrir hagstjórnarmistök fyrri ára því er mikilvægt að áfram verði gætt aðhalds og skynsemi við stjórn ríkisfjármála á árinu tvö þúsund og þrettán er gert ráð fyrir að vaxtajöfnuðurinn verði neikvæður um sextíu og þrjú komma tvo milljarða króna sem svarar til þrjú komma fjögur prósent af af ríkisfjármálaáætlunin gerir ráð fyrir að hallinn á vaxtajöfnuðinum muni aukast á næstu árum í krónum talið en að sem hlutfall af landsframleiðslu muni hann ná hámarki sínu tvö þúsund og þrettán og lækki síðan í jöfnum skrefum ár frá ári og nemi tveimur komma níu prósent af af í árslok tvö þúsund og sextán hallinn á vaxtajöfnuðinum svarar til nærri tólf prósent af frumtekjum ríkissjóðs á næsta ári almennt er talið að vaxtakjör séu hagstæð um þessar mundir því getur vaxtakostnaður ríkissjóðs auðveldlega aukist í framtíðinni þess vegna er það aldrei of oft áréttað að á skuldahalanum verðum við að vinna breytum vöxtum í velferð samanburður á milli landa er oft hjálplegur til að dýpka skilning á því viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir og árangri þeirra aðferða sem þjóðríkin kjósa að beita í baráttu við kreppuna í þeim samanburði höfum við sjálf og okkar alþjóðlega samstarfsfólk kosið að nota talnaefni aðallega frá írlandi portúgal og grikklandi þetta er eðlilegt í ljósi þeirrar stöðu sem þessi ríki voru í við upphaf kreppunnar ég er þeirrar skoðunar að í ljósi þess árangurs sem náðst hefur verðum við að setja ný markmið við eigum aftur að fara bera okkur saman við hin norðurlöndin því þangað eigum við að stefna hin svokölluðu maastricht skilyrði sem evrópusambandi miðar við varðandi upptöku evru gera ráð fyrir að skuldir hins opinbera nemi ekki meira en sextíu prósent og hallarekstur ríkissjóðs verði ekki meiri en þrjú prósent af vergri landsframleiðslu

geta flestir verið sammála því að þessi markmið séu skynsamleg

áframhaldandi aðhaldi og afléttingu gjaldeyrishafta er það ekki svo fjarlægt innan þessara marka eru hin norðurlöndin og þangað viljum við komast

við göngum rösklega til verks það höfum við sýnt síðustu árin því er viðsnúningurinn eftir hrun svona snarpur fólkið í landinu var reiðubúið í það erfiða verk að endurreisa efnahag landsins þó það kostaði fórnir og nú er uppskeran í augsýn nú eru um fjögur ár liðin frá hruni fjármálakerfisins gengis íslensku krónunnar og um leið trausts á stofnunum samfélagsins nú benda hins vegar hag og samfélagsvísar til þess að mestu erfiðleikarnir séu að baki hagvöxtur er stöðugur og bjartsýni í samfélaginu eykst árangur í rekstri ríkissjóðs stöðugur hagvöxtur og auknar tekjur af auðlindum gefa tilefni til að bæta að hluta upp fyrri niðurskurð í völdum málaflokkum eins og tíundað var hér að framan

er ekki bara fyrir skynsamleg verk ríkisstjórnar jóhönnu sigurðardóttur heldur náðist hún vegna þess að fólkið í landinu lagði sig fram við lausn vandans þetta fólk á það skilið að við förum vel með almannafé ráðstöfum skatttekjum skynsamlega og á réttlátan hátt að við hugum að langtímahagsmunum í stað skammtímalausna að almannahag í stað sérhagsmuna í samanburði við þau erfiðu verk sem eru að baki eru er það létt verk fyrir fjármálaráðherra að fylgja þessu frumvarpi úr hlaði ég hlýt að vænta þess að þingheimur fagni því að við höfum náð þeim umtalsverða árangri sem þetta frumvarp vitnar til um að þessu sögðu frú forseti legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar